Monsieur le Président, les abeilles, les papillons et autres pollinisateurs sont des vecteurs essentiels de la biodiversité. Il est donc inquiétant de constater que leur survie est menacée.

Mais trop de dérogations ont été admises, comme l'Autorité européenne de sécurité des aliments l'a révélé.

Enfin, il faut lutter avec plus de fermeté contre l'importation de miel frelaté, en particulier en provenance de Chine, afin de protéger les apiculteurs européens et de créer ainsi des conditions économiques favorables à l'accroissement de notre population d'abeilles.